Madame la Commissaire, vous l'avez dit, un million de victimes dans treize pays membres. Cette réalité est bien trop présente aujourd'hui en Europe. Notre devoir est de tout mettre en œuvre pour enrayer cette menace qui pèse sur nos jeunes filles européennes. Chose rare, vous admettez dans votre résolution que ces pratiques barbares sont le fait de civilisations et de populations immigrées. Très bien, mais que proposez vous pour y remédier? Une réforme des procédures d'immigration de l'Union pour faire des mutilations un motif automatique d'asile. Ne pensez vous pas que cela va créer un nouvel appel d'air pour l'immigration venue d'Afrique et l'utilisation, par les passeurs, des mutilations pour s'assurer le passage en Europe? Cela n'offrira pas aux femmes victimes que vous pensez défendre avec ce texte des solutions, bien au contraire. Vous leur offrez cruellement un nouvel espoir en sachant pertinemment qu'il n'est qu'illusoire. J'imagine déjà votre prochaine résolution qui proposera sans doute le regroupement familial pour les proches des victimes.

Macron vous devance d'ailleurs sur le sujet, puisque le projet de loi du gouvernement français sur l'immigration facilite l'arrivée de la famille des victimes. Combattre les mutilations génitales en collaboration au niveau international est une solution, effectivement, pour contribuer à éradiquer ces horreurs, notamment dans les pays d'origine des MGF, par exemple aider à l'installation d'hôpitaux, offrir des soins, une écoute psychologique, mais également de la chirurgie réparatrice ou encore de la formation et un accès à l'éducation pour tous les jeunes, filles et garçons.